Señor presidente, el debate que estamos teniendo viene dado por la evidencia de que las tecnologías han tenido y tienen un impacto espectacular sobre los modelos de negocio y, al mismo tiempo, sobre la posición de los derechos de los consumidores y de los usuarios. No podemos renunciar a lo que estas tecnologías significan y tampoco someternos a ellas como sujetos pasivos. Necesitamos, por tanto, un entorno seguro desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de la protección que los consumidores esperan. Y es necesario, por tanto, para empezar, que se produzca una armonización real en las legislaciones nacionales, normas claras sobre responsabilidad y la afirmación evidente del principio de que lo que es ilegal fuera de línea, lo es también en línea. Tenemos que asociar, sin duda, a las compañías prestadoras de servicios para que colaboren y aporten condiciones de transparencia y legalidad. Quiero decir que la tecnología es verdad que crea desafíos, pero también la tecnología misma debe ayudar a responder a ellos. Por ello debemos contar con la tecnología presente y la que se desarrolle en el futuro como instrumento para resolver las amenazas y los riesgos específicos del mundo online. Entendemos que no hay que prohibir, sino que hay que regular de acuerdo con la madurez de cada una de las tecnologías. Y finalmente permítanme decir que necesitamos mantener la legislación sectorial para hacer frente a los desafíos y las amenazas específicas que existen en el mundo digital. Entre ellos la regulación de los contenidos terroristas después de que el terrorismo haya vuelto a atentar en Europa contra un inocente, víctima de la libertad.